herra forseti mér finnst forseti hafa gengið mjög langt í því að leyfa efnislega umræðu um þessa tillögu sem snýr fyrst og fremst um dagskrána ég tek eftir því að hér í umræðunni taka þátt þingmenn sem mæltu hér fyrir frumvarpi fyrir ekki löngu síðan háttvirtur þingmaður valgerður bjarnadóttir og háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson sem á sínum tíma ásamt með öðrum þingmönnum lögðu fram frumvarp um að ekki væri hægt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða sveitarstjórnarkosningunum það er beryeting á lögum um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna sem var samþykkt hér í þinginu á síðasta kjörtímabili það er ekki hægt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða sveitarstjórnarkosningum samkvæmt frumvarpi sem þessir sömu þingmenn lögðu hér fram á þinginu og fengu samþykkt þannig standa lögin í dag það hefur að gera með kjörskrána fyrir mér er það óútskýrt hvers vegna þessir háttvirtir þingmenn vilja nú endilega fá á dagskrá tillögu sem þeir ásamt með mörgum öðrum þingmönnum meðal annars úr sjálfstæðisflokknum á sínum tíma eftir meðferð í utanríkismálanefnd þar sem róbert marshall háttvirtur þingmaður var formaður og mælti fyrir nefndaráliti þar sem möguleikinn til að framkvæma þjóðaratkvæðagreiðslu með sveitarstjórnarkosningum var felldur sérstaklega út úr lögunum mér fannst bara rétt að benda á þetta fyrst við erum komin hér út í efnislega umræðu forseti vill biðja hæstvirtan ráðherra um að gæta tímamarka